Auch im landwirtschaftlichen Bereich haben die Verbraucher ein Recht darauf, über den Ursprung von in der Europäischen Union verkauften Erzeugnissen umfassend und unmissverständlich informiert zu werden.

Langfristiges Ziel muss es aber sein, dass die hohen europäischen Produkt und Sicherheitsstandards auch für importierte Produkte gelten, die in der Europäischen Union verkauft werden sollen. Das hat nichts mit Handelsbeschränkungen zu tun, sondern ganz im Gegenteil, gleiche Wettbewerbsbedingungen sind die entscheidende Voraussetzung für einen fairen Welthandel. Der vorgelegte Beschlussvorschlag der Kommission wird diesem Anspruch leider nicht gerecht.